Próbáltam Chastel úr válasza alapján megérteni jobban, hogy milyen érvek, ellenérvek merülhettek föl az Európai Tanácsban.

Ez kétségtelen, hogy terheket jelent, de van egy kötelezettsége is az Uniónak, az ENSZ konvenció miatt is vagy azzal összefüggésben is, ezért én hadd kérdezzem meg mindennek a figyelembevételével, hogyan látja Chastel úr, hogy van e lehetőség arra, van e remény arra, hogy a közeljövőben mindezen tényezőknek a megvizsgálása után mégis valamiféle előrelépés történjen. Másodsorban én azt gondolom, hogy a krízis kifejezetten egy felhívás is arra, hogy az esélyegyenlőség, az antidiszkriminációs irányelv végrehajtása az segítséget is jelenthet nagyon sok embernek, nagyon nehéz élethelyzetekben.